Zrozumiteľné a jasné právne predpisy sú ľahšie prístupné a tak zaručujú účinnejšie právne uplatňovanie práv a povinností. Iniciatíva s názvom inteligentná regulácia v Európskej únii je preto jednoznačne správnym krokom vpred. Podľa mojich doterajších skúseností, základom lepšieho fungovania európskych právnych predpisov zostáva efektívna komunikácia o legislatívnych návrhoch, ale aj o legislatívnom procese priamo s adresátmi právnych noriem, teda s občanmi a podnikmi. Z tohto dôvodu by mala byť posilnená pravidelná a otvorená komunikácia s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, ktorá by sa podľa môjho názoru mala podnecovať k pravidelnému zapájaniu sa do tvorby právnych predpisov a celkového verejného diania nielen na regionálnej a štátnej úrovni, ale aj na úrovni mnohým tak vzdialenej, čiže na úrovni európskej. Vidím, že už musím končiť, len som chcel poblahoželať pánovi podpredsedovi za to, že tak, ako vyhlásil v januári, že sa odhodlane bude zasadzovať o túto agendu inteligentnej regulácie, máme to tu na stole a myslím si, že dôjdeme k dobrému výsledku.